Ja, hvala lepa. Jaz se lahko se v marsičem strinjam s tem, ker je zdaj kolega Podkrajšek govoril, in se seveda tega tudi zavedam, ampak vsaka medalja vedno ima dve plati. In, resnica je v je ta, da to, kar imamo danes na mizi, nima popolnoma nobene zveze s tem, o čemer ste govorili. Ker to, kar imamo na mizi, v resnici ukinja blažje pogoje, ki jih je Zakon o motornih vozilih določil za tehnične preglede za, mopede do petindvajset kilometrov na uro. Ker vi v resnici s tem, kar ste predlagali, črtate tisto, kar je posebej za te mopede urejeno za boljše in lažje postopke pri uporabnikih. Se pravi, če mi naredimo to, kar ste vi zdaj predlagali, se bodo za mopede do petindvajset kilometrov na uro zaostrili pogoji za tehnične preglede, in sicer iz, periodike na pet let, tako kot velja zdaj po tem veljavnem zakonu, bojo prišli na tehnične preglede, kot jih imajo mopedi do petinštirideset kilometrov na uro, kar je pa bistveno strožje, ker jih imajo na štiri, dve, dve in na eno leto. In s tem v resnici povečujete tako administrativne kot tudi finančne posledice za lastnike teh vozil, v katerih je danes največ govora, se pravi, o teh finančnih posledicah. In jaz se s tem pač ne morem strinjati, meni se zdi, da zadostuje, da to opravljajo na pet let. In, Kar se tiče namena, ki ga je zakon zasledoval pri tem, ko se je uvajala registracija in urejanje lastništva za mopede do petindvajset kilometrov na uro, je treba povedati še nekaj drugih stvari, ne. Definitivno to vpliva na prometno varnost. Zakaj? Zato, ker točno te mopede uporablja tudi mladina, naši otroci. In prav je, da se jih pregleda, prav je, da se ugotovi, ali gre dejansko za mopede, ki premorejo hitrosti samo do petindvajset kilometrov na uro, ali pa, kot se je ugotovilo v tem času, ko so se določeni mopedi registrirali, da se je seveda za marsikaterega ugotovilo - prvič, da tehnično ni brezhiben, in drugič, da je bil prodan kot moped do petindvajset, pa to v resnici ni. Ali pa da je bil naknadno predelan, da premore večje hitrosti. Kar seveda ima vpliv na varnost v cestnem prometu. In številke, ki smo jih pridobili, kažejo, da je bilo v prve pol leta po uveljavitvi, zakona registriranih preko enajst tisoč dvesto mopedov do petindvajset kilometrov na uro, da pa se je istočasno v tem obdobju bistveno, bistveno povečalo - skoraj za enkrat - tudi, število mopedov do petinštirideset kilometrov na uro, kar ravno govori, ta podatek, v prid temu, kar sem rekla. Da je z vidika varnosti zelo pomembno, da so te zadeve pregledane in da se dejansko ugotovi, kakšna je njihova hitrost, ki jo premorejo. Hkrati se je seveda zaradi zakona uredilo lastništvo mopedov, se je ugotovilo, če je kateri izmed njih ukraden, se je uredilo zavarovanje, da v primeru nesreč, ko so ta vozila udeležena, in ki jih ni tako malo, dejansko poškodovanec lahko uveljavlja, zavarovalnino. In seveda tudi, tretje osebe. Kot je bilo rečeno, do konca oktobra dva tisoč osemnajst, se pravi letošnjega leta, je bilo registriranih več kot trinajst tisoč petsto, teh mopedov. Je pa treba povedati še nekaj. Definitivno so se v začetku, ko je zakon začel veljati, pojavljale težave. Z dokazovanjem lastništva, s pridobitvijo in tako naprej, o tem smo seveda vsi, ki tukaj sedimo, verjetno bili na terenu informirani. Posamezniki so se obračali na nas tudi v zvezi s tem. In seveda to je treba povedati - bile so težave. Ampak bile so težave zato, ker je bila diskrecijska pravica vsake osebe, ki je te postopke opravljala, takšna, da je ta oseba sama lahko odločala o tem, katere vse dokumente želi, pridobiti za to, da bo ta postopek opravila. In tu ni bilo neke enotne prakse. In to se je seveda rešilo z zelo natančnimi navodili, ki jih je ministrstvo izdalo, predvsem v zvezi s postopkom ugotavljanja lastništva, v zvezi z listinami, ki so za to potrebne, in tako naprej in je treba seveda biti pošten in povedati tudi to, da teh težav več ni. Da da so se zadeve zelo hitro uredile, utirile, da tako rečemo, in da v resnici, pri teh postopkih nobenih nobenih, večjih težav, ni več zaznati. In, ko že govorimo o varnosti, je treba seveda povedati tudi to, da predmetni zakon, ko je bil sprejet, je bil sprejet tudi zato, ker je cela kopica prometnih nesreč, v katerih so ta vozila udeležena. In mi se ves čas pogovarjamo o tem, kako nevarne so slovenske ceste, kako je potrebno zmanjšati in število poškodovanih v prometnih nesrečah in seveda tudi število mrtvih v prometnih nesrečah in zato je ta država v preteklosti sprejela določene dokumente. Določene strategije. Določena soglasja o tem, kako bomo vsi skupaj ravnali, da bomo te cilje dosegli, tako kot jih želimo doseči tudi na ravni Evropske unije. In to ves čas komuniciramo in to ves čas tudi vsi poslanci podpiramo. In zdaj delati korak v drugo smer se mi res ne zdi razumno. Ta zakon je bil skladen z Resolucijo nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje dva tisoč trinajst do dva tisoč dvaindvajset. In sledi vsem tistim načelom, ki so vsebovani tudi v tej resoluciji. In ker so odzivi na terenu na koncu pozitivni, ker so se uredile mnoge stvari, ki so bile prej neurejene, in je pozitivnih učinkov na terenu še mnogo več in na drugih področjih, jaz mislim, da res ni smiselno tega zdaj spreminjati. Še posebej pa ni smiselno tega spreminjati na tak način, kot to predlaga predlagatelj, da bi v bistvu točno za te lastnike, ki jih želimo razbremeniti, zdaj pogoje še zaostrili in jih finančno v resnici še bolj obremenili. Hvala.